Wir haben es, denke ich, mit einem sehr sensiblen Thema zu tun, wenn wir über Aufenthaltsbegrenzungen sprechen, und zwar auch deshalb, weil damit rechtspopulistischen und rechtsextremen Kräften Vorschub geleistet wird.

Eins will ich für unsere Fraktion auch klar sagen Weder EU Bürger noch andere dürfen politische Verhandlungsmasse werden und Gegenstand billiger rechter Propaganda im Zuge der sogenannten Masseneinwanderung, in diesem Falle in die Schweiz.

Schaut man sich einmal an, wer die meisten Aufenthaltsgenehmigungen erhält es sind zu über zwei Dritteln EU Bürger.

Da sieht man wieder einmal, wie das so ist, wenn man in solchen Fragen mit Prozenten handelt. Da kommt man sehr schnell in eine große Falle, daran will ich auch erinnern.

Wir sehen darin eine Verletzung der Freizügigkeitsrichtlinie und der Abkommen mit der Schweiz, und vor allem sehen wir darin eine Diskriminierung bestimmter Staatsangehöriger und bestimmter Länder. Das darf nicht sein. Wir brauchen eine einheitliche Behandlung aller EU Bürger, auch in Bezug auf die Schweiz. Hier kann es kein Wenn und Aber geben.